álfheiður ingadóttir er fyrsti flutningsmaður að og ég flyt ásamt henni frumvarpið varðar almenningssamgöngur og er tilgangur þess að skjóta styrkari stoðum undir rekstur almenningssamgangna sem verða æ fyrirferðarmeiri bæði á höfuðborgarsvæðinu en eins í fjölmörgum sveitarfélögum vítt og breitt um landið í frumvarpinu er gerð tillaga um tvenns konar breytingu á lagaákvæðum um almenningssamgöngur annars vegar er lögð til breyting á lögum um virðisaukaskatt til þess að fyrirtæki sem reka almenningssamgöngur sitji við sama borð og þeir sem reka hópferðabifreiðar og fá endurgreidda tvo þriðju hluta greidds virðisaukaskatts af nýjum almenningsvögnum frá fyrsta desember tvö þúsund út gildistíma bráðabirgðaákvæðis tíu í lögunum þá er lagt til að þeir sem reka almenningssamgöngur fái olíugjald að fullu endurgreitt en með kerfisbreytingu þeirri að leggja niður þungaskatt og taka upp olíugjald greiða þessir aðilar áttatíu til áttatíu og fimm prósent hærri gjöld til ríkissjóðs en í eldra kerfi þótt það hafi ekki verið ætlun löggjafans frumvarp um breytingu á lögum um virðisaukaskatt var flutt á hundrað þrítugasta hundrað þrítugasta og fyrsta og hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi en varð ekki útrædd það var tekið óbreytt upp í fyrstu grein frumvarps þessa í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að kaupendur almenningsvagna sitji við sama borð og kaupendur annarra hópferðabifreiða og njóti endurgreiðslu á tveimur þriðju hlutum virðisaukaskatts sem greiddur er vegna kaupa eða leigu hópferðabifreiða á tímabilinu fyrsta desember tvö þúsund til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og sex með lögum númer fimmtíu og sjö tvö þúsund og eitt var bundin í lög heimild til að endurgreiða þeim sem hafa leyfi til fólksflutninga í atvinnuskyni tvo þriðju hluta þess virðisaukaskatts sem greiddur er vegna kaupa eða leigu hópferðabifreiða á tímabilinu fyrsta september tvö þúsund til þrítugasta og fyrsta

niðurfelling virðisaukaskatts vegna kaupa á almenningsvögnum er hins vegar óheimil samkvæmt lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta og hafa þeir sem reka almenningssamgöngur en það eru einkum sveitarfélög og fyrirtæki þeirra því engrar endurgreiðslu notið í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að fyrirtæki sem reka almenningssamgöngum sitji við sama borð og þeir sem reka hópferðabifreiðar í samræmi við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar jafngild rök liggja að baki nauðsynlegrar endurnýjunar á flota almenningsvagna og flota hópferðabifreiða stærsta fyrirtækið á þessu sviði er strætó bs sem er byggðasamlag í eigu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu þjónustusvæði þess er dreifbýli á kjalarnesi í mosfellsdal þéttbýlið í reykjavík kópavogi hafnarfirði garðabæ mosfellsbæ seltjarnarnesi og álftanesi í ársbyrjun var þjónustusvæðið útvíkkað til akraness í tilraunaskyni í tvö ár þá hafa árborg hveragerði og reykjanesbær lýst áhuga á samstarfi við strætó bs þannig að svipuð þjónusta verði veitt þessum sveitarfélögum og akranesi

í bílaflota strætó bs eru tveir metanknúnir vagnar og þrír vetnisvagnar sem komu til landsins tvö þúsund og þrjú og voru notaðir hér í tilraunaskyni var þar um að ræða sérstakt samstarfsverkefni en strætó bs var meðal fyrstu almenningsvagnafyrirtækja í heiminum til að taka slíka vagna í notkun frá stofnun byggðasamlagsins fyrsta júlí tvö þúsund og eitt hefur fyrirtækið keypt fjörutíu og fimm nýja vagna og nemur álagður virðisaukaskattur vegna þeirra kaupa hundrað sextíu og einn komma sex milljónir króna tveir þriðju hlutar fjárhæðarinnar það er það sem endurgreiðslan tæki til nemur því um hundrað og sjö komma þremur milljónum króna stærsti undirverktaki strætó bs hagvagnar h f hefur á sama tíma keypt tuttugu og eitt strætisvagn til aksturs á áðurgreindu þjónustusvæði og nemur álagður virðisaukaskattur vegna þeirra kaupa um sextíu og fjórar milljónir króna og reiknuð endurgreiðsla ef jafnræði væri með almenningssamgöngum og öðrum hópferðum tæplega fjörutíu og þrjár milljónir króna utan höfuðborgarsvæðisins er haldið uppi reglubundnum almenningssamgöngum á akureyri ísafirði fjarðabyggð reykjanesbæ og innan akraness utan höfuðborgarsvæðisins er haldið uppi reglubundnum almenningssamgöngum á akureyri ísafirði í fjarðabyggð reykjanesbæ og innan akraness ætla má að endurgreiðsla tveir þriðju hluta virðisaukaskatts vegna kaupa á almenningsvögnum til allra þeirra fyrirtækja sem hér um ræðir

ég kem síðan að annarri grein sem fjallar um breytingar á lögum um olíugjald og kílómetragjald þegar lög um olíugjald og kílómetragjald voru sett féllu úr gildi lög um fjáröflun til vegagerðar þar sem meðal annars var kveðið á um þungaskatt áður hafði þungaskattur þeirra sem reka almenningsvagna verið felldur niður að sjötíu prósent en í stað þess ákvæðis kom áttatíu prósent endurgreiðsla olíugjalds í athugasemdum með frumvarpinu um olíugjald segir um sjöttu grein með leyfi forseta gert er ráð fyrir að endurgreiðslur samkvæmt þessum tölulið verði sambærilegar afslætti sem þessir aðilar njóta í núverandi þungaskattskerfi það var því augljós ásetningur löggjafans að þeir sem reka almenningsvagna sætu við sama borð eftir breytingu og fyrir reynslan hefur hins vegar sýnt að svo er ekki í raun í erindi sem fjármálastjóri strætó bs sendi efnahags og viðskiptanefnd alþingis þann fjórtánda apríl tvö þúsund og fjögur þegar málið var þar til umfjöllunar kemur fram að kostnaður þess fyrirtækis hækki úr þrjátíu og sjö og hálfa milljón króna vegna þungaskatts í sextíu og átta og hálfa milljón króna vegna olíugjalds skýringin er einkum sú að áttatíu prósent endurgreiðsla olíugjalds er reiknuð á gjaldið án virðisaukaskatt sem þá leggst alfarið á viðkomandi fyrirtæki þá veldur sú breyting að hluti þungaskattsins var felldur niður og aldrei innheimtur en olíugjaldið er að fullu innheimt og endurgreiðslan kemur síðar þá veldur það viðvarandi fjárbindingu sem metin er á tíu til fjórtán milljónir króna hjá strætó bs hið sama gildir að sjálfsögðu um almenningssamgangnafyrirtæki annars staðar á landinu þetta er viðbótarkostnaður sem ekki var í þungaskattskerfinu af þessu má ljóst vera að rekstraraðilar almenningssamgangna eru alls ekki jafnsettir í kerfi olíugjaldsins og þeir voru í þungaskattskerfinu sem var þó aldrei ætlun löggjafans ætlun löggjafans var þvert á móti að þessir aðilar sætu við sama borð eftir að olíugjaldið var tekið upp og þungaskatturinn felldur niður almenningssamgöngur eru þess vegna með lagabreytingunni á sínum tíma að greiða núna meiri gjöld til ríkisins en áður var ég ítreka að það var ekki ætlun löggjafans og kemur skýrt fram í greinargerð með frumvarpinu á sínum tíma að það hafi ekki staðið til það er því nauðsynlegt er að olíugjaldið verði endurgreitt að fullu svo að þessir aðilar sitji við sama borð enda mun virðisaukaskatturinn sitja eftir sem kostnaður á fyrirtækin og þar með sem tekjur til ríkisins herra forseti við flutningsmenn þessa frumvarps teljum að hér sé um að ræða mikið réttlætismál og mikilvægt samfélagsmál það er mikilvægt réttlætismál að almenningssamgöngur sitji við sama borð og hópferðabílar og engin skynsamleg rök mæla reyndar fyrir þessari mismunun meginröksemdin fyrir þessu ákvæði um hópferðabíla á sínum tíma mun hafa verið að auðvelda þeim fyrirtækjum að endurnýja ökutækjaflota sinn fá nýja bíla sem uppfylltu ströngustu kröfur í öryggis og umhverfismálum staðreyndin er að sjálfsögðu sú að það eiga sömu rök við um almenningsvagnana og raunar hefur það verið vandamál hér á þessu svæði sem ég þekki best til hér á höfuðborgarsvæðinu hvað vagnar hafa verið í raun gamlir meðalaldur þeirra talsvert yfir tíu ár til skamms tíma það eru því fullkomlega sömu rök sem eiga við um almenningssamgöngur i þéttbýli og með hópferðabílana að þessu leyti það er kunnara en frá þurfi að segja að loftmengun svifryk og sót af völdum samgangna er helsta umhverfisvandamálið á höfuðborgarsvæðinu enda byggjast samgöngur nær allar á notkun innflutts jarðefnaeldsneytis jafnframt því að styðja við þróun vistvænna orkugjafa í samgöngum er nauðsynlegt að auka hlut almenningssamgangna stórlega til að draga úr loftmengun fyrsta skrefið er að tryggja að almenningssamgöngur sitji að minnsta kosti við sama borð og hópferðaakstur við innkaup á nýjum farartækjum til fólksflutninga og enn fremur að almenningssamgöngur verði ekki til frambúðar miklu verr settar með tilliti til olíugjalds en þær voru þegar þungaskatturinn var innheimtur það er í þessum tilgangi sem þetta frumvarp er flutt ég vil að lokum herra forseti leggja til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og skattanefndar til umfjöllunar en ég vænti þess jafnframt að sú nefnd sem fær þetta mál til meðferðar muni jafnframt kalla eftir viðhorfum bæði úr umhverfisnefnd og samgöngunefnd þar sem efni frumvarpsins snertir báða þessa málaflokka mjög mikið